Voorzitter, de EU is meer dan een interne markt of een economisch partnerschap.

Maar dat klopt alleen wanneer die eendracht gebouwd is op een stevig fundament van gedeelde waarden. En daar ligt tegenwoordig een grote uitdaging.

Eerste vicevoorzitter Timmermans had in het geval van Polen geen aansporing nodig. Hij startte direct, effectief, terecht en zonder twijfel een artikel 7 procedure. Van diezelfde daadkracht is richting een land als Roemenië of bijvoorbeeld Malta echter helaas weinig te merken.

We kunnen het ons in de Europese Unie niet veroorloven om met twee maten te meten. Waarden kunnen niet alleen verdedigd worden als dat politiek handig uitkomt. Daar zijn ze veel te belangrijk voor. Ook of eigenlijk zelfs juist als je vrienden het niet zo nauw nemen met de rechtsstaat, moet je ze een spiegel voorhouden. Ik hoop dan ook oprecht dat in het geval van Roemenië, maar zeker ook in het geval van Malta, de Europese Commissie dat eindelijk een keer gaat doen.